Panie Przewodniczący! Po raz kolejny na naszych oczach, w kraju bezpośrednio sąsiadującym z Unią Europejską, dochodzi do starć, w których giną ludzie. Na Ukrainie łamane są prawa człowieka, obywatele są prześladowani, więzieni i torturowani za swoje poglądy. Zaczyna utrwalać się przekonanie, że ci, którzy są odpowiedzialni za dramat na Euromajdanie, są bezkarni, ponieważ dysponują niemal nieograniczonymi środkami finansowymi.

Wydarzenia na Majdanie pokazują też, że Unia Europejska powinna skuteczniej wspierać społeczeństwo obywatelskie w krajach sąsiadujących i ważną rolę ma tu do odegrania powołany dwa lata temu Europejski Fundusz na rzecz Demokracji.